Domnule președinte, stimați colegi, pe de o parte, evaluări ale respectării drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept ar trebui să fie făcute periodic în toate statele membre ale Uniunii Europene și sunt chiar binevenite. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți cu astfel de evaluări bazate pe noțiuni și criterii uneori subiective și arbitrare, mai ales atunci când încercăm introducerea lor ca și condiționalități în acordarea fondurilor europene. Există o bază legală pentru introducerea unui astfel de mecanism? Știm în ce măsură încalcă sau interferează cu tratatele în vigoare?